Dazu haben sie sich nicht zuletzt durch internationale Abkommen und UN Vereinbarungen verpflichtet, gerade auch als Mitglied des Europarates und Unterzeichnerstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Ansatz der gemeinsamen Entschließung, endlich die koordinierten Angriffe auf Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten zu beenden, Nichtregierungsorganisationen entsprechende Möglichkeiten der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen einzuräumen und zugleich alle rechtlich verbrieften demokratischen Rechte einschließlich der sich aus den internationalen Abkommen ergebenden Pflichten für die staatlichen und gesellschaftlichen Organe ungehindert auf der Grundlage geltenden Rechts der Russischen Föderation zu garantieren und umzusetzen.